á lögum um úrvinnslugjald lög þessi hafa tekið nokkrum breytingum frá því að þau voru sett árið tvö þúsund og tvö en gert var ráð fyrir því í upphafi að upphæð gjalda samkvæmt lögunum mundi breytast reglulega þær breytingar sem frumvarpið mælir fyrir um eru af tvennum toga í frumvarpinu eru lagðar til breytingar til hækkunar á fjárhæð úrvinnslugjalds á olíumálningu blýsýrurafgeymum pappa og pappírsumbúðum plastumbúðum og heyrúlluplasti ísócýanötum leysiefnum og halógeneruðum efnasamböndum hækkun þessara gjalda er lögð til til að minnka sjóðshalla sem átt hefur sér stað í framangreindum flokkum þá er einnig lagðar til breytingar á fimmta kafla laganna sem fjallar um lífræn leysiefni þannig að bætt verði við nýjum tollnúmerum leysiefna tekjur úrvinnslusjóðs af úrvinnslugjaldi ráðast af innflutningi og innlendri framleiðslu af vörum sem falla undir lögin og upphæð úrvinnslugjalds í hverjum vöruflokki vegna mikils samdráttar í verslun og viðskiptum er erfitt að áætla tekjur úrvinnslusjóðs til langs tíma

kostnaður af rekstri úrvinnslusjóðs annar en skrifstofukostnaður ræðst af magni úrgangs sem safnað er og ráðstafað af þjónustuaðilum greitt er fyrir flutning og ráðstöfun í áætlun úrvinnslusjóðs er magn úrgangs áætlað út frá meðaltali síðastliðin fjögurra til fimm ára meiri óvissa er í þessari spá en áður vegna mikilla sveiflna í innflutningi og framleiðslu vegna hinna sérstöku aðstæðna sem ríkja nú í íslensku þjóðfélagi við mat á ráðstöfuðu magni er auk þess stuðst við þróun skilahlutfalls síðustu ára stærsti kostnaðarliðurinn er greiðsla til þjónustuaðila og greiðsla skilagjalds í tilfelli ökutækja fyrir ráðstöfun það endurnýtingu endurvinnslu og förgun almennt er miðað við að þessi kostnaður það magntengd greiðsla til þjónustuaðila hækki um fimm prósent milli áranna tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu að undanskilinni smurolíu í öllum vöruflokkum nema smurolíu og ökutækjum er hækkun á þessum greiðslum ákveðin hverju sinni af stjórn sjóðsins samningur er við olíufélögin um söfnun smurolíuúrgangs og þar eru greiðslur vísitölubundnar upphæð skilagjalds á ökutæki er bundin í lögunum tillögur um breytingar á úrvinnslugjaldi miða við langtímamarkmið um að eigið fé í hverjum vöruflokki taki mið af ársveltu í viðkomandi flokki eigið fé er ætlað á móti framtíðarskuldbindingum sem koma til vegna þess að kostnaður af endurvinnslu fellur oft ekki á sjóðinn fyrr en nokkrum árum eftir álagningu úrvinnslugjalds í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á úrvinnslugjaldi á pappa pappírs og plastumbúðir innflutningur og innlend framleiðsla dróst saman á árinu tvö þúsund og níu og eru allar líkur á því að sama verði uppi á teningnum á þessu ári söfnun pappaumbúða til endurvinnslu virðist á sama tíma hlutfallslega vera að aukast og því ber að fagna skil er um sextíu og eitt prósent en voru fjörutíu og fimm prósent árið tvö þúsund og sjö endurvinnsluhlutfall pappa og pappírsumbúða árið tvö þúsund og átta var um fimmtíu prósent áætlun úrvinnslusjóðs gerir ráð fyrir að þau endurvinnslumarkmið vegna þessara umbúða náist fyrir árslok tvö þúsund og ellefu í lok árs tvö þúsund og átta féll verð á endurvinnslumörkuðum erlendis verulega til að halda söfnun gangandi hækkaði úrvinnslusjóður greiðslur til þjónustuaðila tímabundið úr tólf krónu kílógrömm fylgst er náið með þróun endurvinnslumarkmið í krónum endurvinnslumark að sem hafa heldur verið að braggast vegna þessa og lækkunar gengis íslensku krónunnar er svigrúm til að lækka greiðslu til þjónustuaðila og er hún núna sautján krónur á kíló þó að ekki hefði komið til þessarar tímabundnu hækkunar á greiðslum til þjónustuaðila var fyrirséð að hækka þyrfti úrvinnslugjald meðal annars vegna hækkandi skilahlutfalls lagt er til að úrvinnslugjald á pappa og pappírsumbúðir hækki úr sjö krónur kílógrömm í ársbyrjun tvö þúsund og átta var heyrúlluplast og plastumbúðir sameinaðar í einn vöruflokk með sama gjaldi við þetta var gjald á heyrúlluplasti lækkað úr tuttugu og fimm krónur kílógrömmum á þeim tíma var ljóst að hækka þyrfti fljótlega gjald á plast þar sem með þessu var gengið hratt á sameinaðan sjóð þessara flokka því er lögð til hækkun úrvinnslugjalds úr þremur krónum kílógrömmum á plastumbúðir þar með talið heyrúlluplast í annarri grein frumvarpsins er lögð til breyting á viðauka eitt um hækkun á úrvinnslugjaldi á heyrúlluplast samanber breytingar sem fyrstu grein frumvarpsins mælir um í þriðju greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á viðauka fimm við lögin sem fjallar um lífræn leysiefni annars vegar er gerð tillaga um hækkun úrvinnslugjalds á leysiefni og hins vegar er gerð tillaga um að bæta við nýjum tollnúmerum leysiefna innflutningur hefur verið sveiflukenndur á liðnum árum og heldur farið minnkandi skilahlutfall hefur verið hátt síðan tvö þúsund og sex vegna breyttrar notkunar á hluta af efnunum komið hefur í ljós að stór skilaaðili er með leysiefni sem ekki falla undir kerfið

sjóð staða leysiefna er erfið en úrvinnslugjald á leysiefni hefur ekki hækkað síðan tvö þúsund og þrjú í greininni er lögð til hækkun úrvinnslugjalds úr þremur krónum kílógrömm jafnframt er lagt til að fleiri leysiefni beri úrvinnslugjald og að úrvinnslugjald að upphæð hundrað tuttugu krónur á kíló verði sett á ný tollnúmer leysiefna til að mæta þörfum úrvinnslusjóðs til að greiða fyrir meðhöndlun á þeim þessi efni eru þess eðlis að þau skila sér að fullu til baka í meðhöndlun í fjórða grein er lögð til breyting á viðauka sex sem fjallar um halógeneruð efni vöruflokkurinn hefur verið rekinn með afgangi undanfarin ár utan ársins tvö þúsund og sjö og hægt og bítandi er verið að rétta af neikvæða sjóð stöðu sem þegar var orðin árið tvö þúsund og þremur stórum uppsöfnuðum skammti af efnum var ráðstafað á þessu ári reksturinn verður því neikvæður á þessu ári lögð er til hækkun úrvinnslugjalds á halógeneruð efni úr hundrað þrjátíu krónur kílógrömm í fimmtu grein er lögð til breyting á úrvinnslugjald á ísócýanöt sem falla undir viðauka sjöunda um er að ræða lítinn vöruflokk og því þarf lítið út af að bregða til að reksturinn verði neikvæður sjóðurinn varð neikvæður tvö þúsund og þrjú og hefur verið það síðan í frumvarpinu er gerð tillaga um hækkun úrvinnslugjalds á ísócýanöt úr einni og fimmtíu krónum á kílógramm í sjöttu grein er lögð til breyting á viðauka átta sem fæli í sér hækkun á úrvinnslugjaldi á olíumálningu undanfarin ár hefur í samstarfi við þjónustuaðila verið leitað leiða til að ná niður kostnaði við meðhöndlun og förgun á málningarúrgangi meðalkostnaður hefur nánast lækkað stöðugt frá tvö þúsund og þrjú þegar hann var um hundrað fjörutíu og fjórar krónur kílógrömm innheimta úrvinnslugjalds á olíumálningu var skoðuð í samstarfi við tollyfirvöld og leiddi skoðunin það í ljós að nauðsynlegt væri að hækka gjaldið lögð er til hækkun úrvinnslugjalds á málningu úr tuttugu og fimm krónur kílógrömm í sjöundu grein er lögð til breyting á álagningu á blýsýrurafgeyma sem falla undir viðauka ellefu álagt magn rafgeyma er verulega minna í ár en á síðasta ári ekki hefur dregið úr söfnun rafgeymaúrgangs af sama skapi það er skilahlutfallið hefur hækkað verulega á milli ára óljóst er hver þróunin verður á næstu árum þar sem innflutningar bíla hefur dregist verulega saman og í stefnir að svo verði áfram sé miðað við meðaltal síðustu sjö ára því er lögð til hækkun á gjaldi úr nítján krónu kílógrömm til að mæta auknum mismun á milli útgjalda sjóðsins og minnkandi tekna hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni fyrstu umræðu